Hemos llegado más tarde y lo hemos hecho con menor intensidad que en otras catástrofes humanitarias de dimensión comparable.

Algunos colegas se han referido a la resistencia que puede haber en nuestras sociedades por el tipo de régimen político o por los problemas que pueda haber en Pakistán. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como parlamentarios y en nuestras sociedades para explicar que ayudamos a personas, ayudamos a seres que están en dificultades, y no a uno u otro régimen político. Que la acción humanitaria se basa en la neutralidad, en la imparcialidad, en la independencia, y que esos son los valores que guían nuestra actividad.